Das Europäische Parlament ist seit Jahren Motor einer globalen oder europäischen Finanztransaktionssteuer. Gut gemeint ist aber noch nicht gut gemacht.

und die nichtbörslichen Transaktionen sollen höher besteuert werden als die börslichen Transaktionen, um für Transparenz und Regulierung zu sorgen.